Tisztelt Elnök úr, a házszabály alapján kérdést tehetek föl fél percben. Schulz úrnak azt a kérdést teszem föl, honnan veszi a bátorságot, hogy párttársa rágalmai alapján itt, ebben a körben fasisztának nevezzen egy pártot csak azért, mert nem mindenben ért egyet azzal, ami az Unió fő áramlata.